L'accord signé en mars 2016 impose à la Turquie de maîtriser les flux de clandestins vers l'Europe, en contrepartie d'une colossale enveloppe de six milliards d'euros. C'est la lâcheté de nos dirigeants qui a permis à M. Erdogan de conclure ce marché de dupes, tout en continuant d'exiger l'adhésion à l'Union européenne, pour laquelle il reçoit déjà énormément d'argent. Face à l'arrogance de M. Erdogan, il faut être ferme car les nations européennes peuvent maîtriser elles mêmes les flux migratoires. Elles doivent prendre exemple sur ce que font la Bulgarie et la Hongrie, qui se donnent les moyens de protéger réellement leurs frontières, contre l'avis, d'ailleurs, des commissaires européens. Aujourd'hui, la politique migratoire européenne est un échec total.

En attendant, je dénonce la résolution sur la Turquie qui sera soumise au vote jeudi. Il y est question encore des milliards d'euros que perçoit chaque année, depuis 2002, ce pays comme candidat à l'Union.

Dirigée par un parti islamiste, la Turquie n'est européenne ni par son histoire, ni par sa géographie, sinon par les bouts de territoires qu'elle a gardés après des siècles de conquêtes et de colonisations sanglantes sur les peuples européens. Un siècle après le terrible génocide arménien, les Turcs continuent de brimer et même d'opprimer quelques communautés chrétiennes, qui subsistent dans ce pays en pleine islamisation. Après des décennies de kémalisme, où l'état laïc avait au moins le souci du patrimoine chrétien, voilà qu'on laisse tomber en ruines des vestiges classés au patrimoine de l'Unesco, comme dans l'ancienne capitale arménienne, Ani. C'est ce que nous dénonçons dans l'un des amendements qui a été déposé par notre groupe Europe des Nations et des Libertés. Par conséquent, si la Turquie peut, en effet, être un partenaire, elle ne saurait en aucun cas devenir membre de l'Union.

M. Erdogan et de mettre fin au processus d'adhésion ainsi qu'aux financements totalement injustifiés qui sont actuellement pratiqués.